Coraz częściej z różnych stron dochodzą nas głosy obywateli Europy nawołujące do wprowadzenia działań, które przywrócą trwały i stabilny wzrost Unii Europejskiej. Świadczą one, że kryzys nie zabił w Europejczykach ducha walki i że nadal jesteśmy w stanie zawalczyć o lepsze jutro. Cieszę się, że najbliższy nieformalny szczyt Unii Europejskiej poświęcony będzie polityce wsparcia wzrostu i zatrudnienia. Większość instrumentów walki z kryzysem, które powstały w ostatnim czasie, skupia się głównie na dyscyplinowaniu budżetów narodowych, co samo w sobie w dłuższej perspektywie nie zapewni Europie ani wzrostu, ani stabilnego zatrudnienia.

Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie przywrócić bezpieczny wzrost Europie.

Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych Unii i państw członkowskich, ukierunkowanie ich w inwestycje społeczne najbardziej przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia.